í fjáraukalögum innan hvers fjárhagsárs væri síðan fjallað um þær fjárráðstafanir sem ekki er hægt að sjá fyrir við afgreiðslu fjárlaga fjáraukalög skyldu samkvæmt þessu fyrst og fremst snúast um ófrávíkjanleg málefni og ófyrirséð útgjöld en síður um rekstrarvanda einstakra ríkisstofnana aðrar fjárhagsráðstafanir ættu eftir atvikum að koma til umfjöllunar við afgreiðslu fjárlaga fyrir næsta fjárhagsár eða við afgreiðslu lokafjárlaga fyrir síðasta fjárhagsár í sjöundu greinar fjárreiðulaga er fjallað um framlagningu ríkisreiknings og þar segir þar segir að fjármálaráðherra skuli leggja endurskoðaðan ríkisreikning næstliðins reikningsárs fyrir alþingi eigi síðar en tveimur vikum eftir að þing kemur saman að hausti í almennum athugasemdum við frumvarp til fjárreiðulaga undir yfirskriftinni ríkisreikningur er nánar fjallað um framlagningu ríkisreikningsins og mun ég ekki víkja að því hér í minni ræðu samkvæmt fertugustu og fimmtu grein fjárreiðulaga númer áttatíu og átta nítján hundruð níutíu og sjö skal ríkisreikningi fylgja frumvarp til lokafjárlaga honum til staðfestingar þar skal leitað heimilda til uppgjörs á skuldum eða ónotuðum fjárveitingum sem ekki eru fluttar milli ára jafnframt skal leggja fram sérstaka skrá ásamt skýringum yfir geymdar fjárheimildir og um þá aðila sem hafa farið fram úr fjárheimildum ársins heimilt er samkvæmt umræddum lögum að greiða slíka umframgreiðslu af fjárveitingu næsta árs í þessu sambandi er rétt að hafa það í huga fyrirmæli fertugasta og fjórðu grein laganna sem fela í sér að ef ófyrirséð atvik kjarasamningar eða ný löggjöf valda því að grípa þurfi til sérstakra fjárráðstafana sem ekki var gert ráð fyrir í fjárlögum eða fjáraukalögum þá skuli leita heimilda fyrir þeim í lokafjárlögum og hér erum við að fjalla um lokafjárlögin í annarri umræðu í niðurlagi umfjöllunar í almennum athugasemdum sem ber yfirskriftina frumvarp til fjáraukalaga segir svo orðrétt um lokafjárlögin frumvarpið gerir ráð fyrir að lokafjárlög verði afgreidd frá alþingi um leið og ríkisreikningur og að alþingi fjalli þannig um lokun fjárhagsársins með umræðu um ríkisreikning og lokafjárlög ekki verður flutt sérstakt frumvarp til laga um samþykkt ríkisreiknings eins og verið hefur heldur felist staðfesting á reikningnum í samþykkt lokafjárlaga frá alþingi virðulegi forseti allt fá gildistöku fjárreiðulaga hefur verið nokkrum erfiðleikum bundið að leggja fram ríkisreikning og lokafjárlög samhliða eins og lögin gera greinilega ráð fyrir

var ekki fremur en önnur frumvörp til lokafjárlaga á liðnum árum lagt fram samhliða ríkisreikningi og fjárlaganefnd meiri hluti fjárlaganefndar leggur á það áherslu hér í nefndarálitinu að markvisst verði unnið að því að vinnu við gerð frumvarps til lokafjárlaga verði hraðað innan hvers árs þannig að leggja megi það fram samhliða ríkisreikningnum eins og er gert ráð fyrir og lagt var upp með í upphafi þegar fjárreiðulögin voru samin og samþykkt tæknilega sýnist meiri hluta fjárlaganefndar fátt því til fyrirstöðu og ætti það að geta gerst við framlagningu lokafjárlaga fyrir árið tvö þúsund og sjö og ríkisreikning þess árs með öðrum orðum virðulegi forseti þá vill fjárlaganefnd hér leggja einfaldlega áherslu á það að það fari hér fram samhliða umræða um lokafjárlög hvers árs og framlagning ríkisreiknings

fjárlaganefnd á síðasta ári vegna framlagningar ríkisreiknings fyrir árið tvö þúsund og sex í nóvembermánuði en hins vegar þá kom umrætt frumvarp hér inn á þingið í

og viljum við hér í fjárlaganefndinni ítreka það að það fer eins og segir í fjárreiðulögunum betur að umrædd skjöl og umræddar upplýsingar og umrædd þá umræða í kjölfarið fari fram samhliða hef ég nú lokið við að fjalla um þann hluta nefndarálitsins sem lýtur að framlagningu frumvarpsins til lokafjárlaga fyrir árið tvö þúsund og sex og vil hér víkja að tekju og gjaldafærslum en eins og að framan segir er gert ráð fyrir því að lokafjárlög verði afgreidd frá alþingi um leið og ríkisreikningur og alþingi fjallaði þannig um lokun fjárhagsársins með umræðum um ríkisreikning og lokafjárlög frumvarp til lokafjárlaga lýsir að þessu leyti tiltekinni stöðu ríkisfjármálanna rétt eins og ríkisreikningur ásamt því að þar eru gerðar tillögur um hvaða örlög frávik eða mismunur á niðurstöðu rekstrar annars vegar og samþykktum fjárheimildum hins vegar skuli fá það má með öðrum orðum segja að við séum hér með samþykkt þá lokafjárlaga hverju sinni að samþykkja fjárheimildir til þeirra aðgerða sem hefur þegar verið gripið til í rekstri einstaka ríkisstofnana eða tengt einstaka fjárlagaliðum séu lagðar til breytingar á frumvarpi til lokafjárlaga ætti því að öðru jöfnu þurfa að breyta ríkisreikningi og það má segja í þessu eins og hér hefur komið fram að lokafjárlög hverju sinni eru nátengd ríkisreikningi virðulegi forseti í samræmi við þetta eru í fyrstu grein frumvarpsins lagðar til ýmsar breytingar á fjárheimildum vegna frávika ríkistekna á árinu tvö þúsund og sex frá áætlun fjárlaga

til að tryggja samræmi milli ríkisreiknings og lokafjárlaga gerist sú spurning áleitin hvort fjárlaganefnd þurfi ekki að koma fyrr að vinnu við gerð frumvarps til lokafjárlaga er það skoðun mín og deili ég henni með skoðun margra annarra háttvirtra þingmanna í fjárlaganefndinni að fjárlaganefndin þurfi að vera betur meðvituð hverju sinni

gerð frumvarps til lokafjárlaga þeirri spurningu hefur einnig stundum verið velt upp virðulegi forseti hvort þörf sé að leita sérstaklega eftir samþykki alþingis á frávikum ríkistekna frá áætlun fjárlaga og fjáraukalaga eins og mælt er fyrir um í fyrstu grein frumvarpsins í henni er leitað eftir heimild alþingis fyrir ráðstöfun markaðra skatttekna og annarra ríkistekna til stofnana og verkefna ýmist í samræmi við það hverjar tekjurnar urðu samkvæmt reikningsuppgjöri eða hver metin fjárþörf reyndist vera í fjárreiðulögunum er tekjum ríkisins og stofnana þess skipt í tvo meginflokka það er ríkistekjur og sértekjur allar tekjur ríkisins aðrar en sértekjur teljast því til ríkistekna og er þeim skipt í fimm undirflokka skatttekjur aðrar rekstrartekjur tekjur af sölu eigna fjármagnstilfærslur og fjárframlög ekki ætti að þurfa að ítreka virðulegi forseti þá grundvallarreglu hér að fjárstjórnarvald er í höndum alþingis samanber fertugustu og fyrsta og fertugasta og aðra grein stjórnarskrárinnar samkvæmt fertugustu og fyrstu grein má ekkert gjald greiða úr ríkissjóði nema heimild sé til þess í fjárlögum og fjáraukalögum og er þá í raun meðtekin lokafjárlög í fertugustu og aðra grein stjórnarskrárinnar segir að í fjárlagafrumvarpi skuli vera fólgin greinargerð um tekjur ríkisins og gjöld á þessum grunnreglum er jafnframt hnykkt í tuttugasta og fyrstu grein fjárreiðulaga samkvæmt þessum lagafyrirmælum ber meðal annars að leita heimilda til greiðslna úr ríkissjóði eftirgjafa á kröfum og til hvers konar samninga um fjárhagslegar skuldbindingar fyrir ríkisstofnanir þessar ákvarðanir eru teknar í fjárlögum eða eftir atvikum í fjáraukalögum eins og ég hef hér áður komið að á sama hátt er það alþingi eitt sem getur breytt ákvörðunum af þessu tagi og við munum væntanlega taka hér fyrir nú í vikunni frumvarp sem meðal annars tengist þessu varðandi lánsfjárheimildir sem hér var mælt fyrir í gær með hliðsjón af þessum skýru fyrirmælum verður að telja engum vafa undirorpið virðulegi forseti að nauðsynlegt sé að afla sérstakrar heimildar alþingis til þess að breyta ákvörðunum um greiðslur eða framlög úr ríkissjóði samkvæmt fjárlögum í þeim tilvikum þegar markaðir tekjustofnar skila meiru eða rekstrartekjur ríkisstofnana í a hluta reynast hærri en fjárlög gerðu ráð fyrir

til þess að taka ákvarðanir af þessu tagi og birta þær er í fjárlögum eða fjáraukalögum en síður í lokafjárlögum þó það þurfi á stundum virðulegi forseti það fer einfaldlega mjög illa á því að veita stofnunum til dæmis heimild til að ráðstafa umframtekjum á tilteknu rekstrarári löngu eftir að því er lokið einnig er það óæskilegt að sérstakir fjárlagaliðir sem ekki hafa birst í fjár eða fjáraukalögum komi fyrst fram í lokafjárlögum og alþingi hafi þannig ekki fengið tækifæri fyrr en í lokafjárlögum til að fjalla um tiltekið viðfang

með þessum hætti yrði komist hjá því að afla sérstakra heimilda í lokafjárlögum ætla verður að breyting á fjárreiðulögum sem fæli í sér að heimilt væri að ráðstafa ófyrirséðum hækkunum á mörkuðum tekjustofnum og rekstrartekjum ríkisstofnana án sérstaks samþykkis alþingis stæðist ekki framangreind ákvæði stjórnarskrár og þau sjónarmið sem þau eru reist á líklegt væri með öðrum orðum að slík breyting yrði ekki talin standast stjórnarskrá á meðan stjórnarskrá er ekki breytt í þessum efnum verður alþingi því jafnan að taka afstöðu til þess í lokafjárlögum hvernig ráðstafa beri þessum tekjum og að lokum vil ég virðulegi forseti víkja hér að þriðja kafla þessa umfangsmikla nefndarálits frá meiri hluta fjárlaganefndar en það fjallar um frávik frá fjárlögum og aukið eftirlit í ljósi hinna órjúfanlegu tengsla lokafjárlaga við ríkisreikning þykir ekki úr vegi að víkja hér nokkrum orðum að ríkisreikningi fyrir árið tvö þúsund og sex samkvæmt niðurstöðu hans stóðu sjötíu og fimm fjárlagaliðir eða um það bil sjöundi hver liður í halla umfram fjögur prósent í árslok tvö þúsund og sex í árslok tvö þúsund og fimm stóðu níutíu og sex liðir með halla umfram vikmörk þegar horft er á samanlagða stöðu hallaliða yfir fjögur prósent er um að ræða tæplega fjórtán milljarða króna halla en hallinn var átta milljarðar króna árið á undan þegar á heildina er litið stóðu tveir af hverjum þremur fjárlagaliðum annaðhvort með ofnýttar eða vannýttar heimildir umfram fjögur prósent vikmörk um síðustu áramót þótt halli umfram fjögur prósent í lok ársins tvö þúsund og sex sé á færri liðum en í árslok tvö þúsund og fimm hefur samanlögð staða hallaliða ekki batnað við þessum vanda sem að nokkru leyti einkennist af skorti á aga og aðhaldi í rekstri samanber skýrslur ríkisendurskoðunar um framkvæmd fjárlaga er brýnt að bregðast við að mati fjárlaganefndar hafa verður í huga í þessu sambandi að í raun eru heimildir fjárreiðulaga til greiðslna umfram fjárlög mjög þröngar samanber einkum þrítugasta og þriðja og þrítugasta og fjórðu grein fjárreiðulaganna það er því virðulegi forseti óæskilegt og í mótsögn við lögin að stofnanir oft sömu stofnanirnar fari ár eftir ár fram úr fjárheimildum án þess að gripið sé til nauðsynlegra eða viðeigandi aðgerða aðgerðirnar hljóta annaðhvort að felast í því að hækka fjárheimildir viðkomandi stofnana eða ganga eftir því að stofnanir virði þann útgjaldaramma sem þeim er sniðinn að öðrum kosti telur fjárlaganefnd að ekki verði undan því vikist að ráðuneytin beiti þeim úrræðum sem bæði starfsmannalög og fjárreiðulög kveða á um að beita megi forstöðumenn og stjórnir ríkisaðila svo sem ráðuneytin einnig vekur athygli hve margir liðir færa verulega ónýttar fjárheimildir milli ára þannig standa fimmtíu og fjögur prósent allra fjárlagaliða með afgang umfram fjögur prósent vikmörk

þegar jafnmargir liðir standa eftir með miklar ónýttar fjárheimildir verður á sama hátt að ganga úr skugga um hvort fjárveitingin hafi ekki endurspeglað rétt ástand í rekstri eða hvort viðkomandi stofnun hafi ekki sinnt starfsemi sinni með viðunandi hætti og því sé um sé að verulega ónýttar fjárveitingar ég get sagt það fyrir mitt leyti eftir að hafa kynnt mér vel rekstur ríkisins og í raun og veru framkvæmd fjárlaga hverju sinni með samanburði við rekstur sveitarfélaganna að ég tel að það átak sem sveitarfélögin fóru í í sinni eftirlitsskyldu hugsanlega út af því að hér voru samþykkt lög á alþingi varðandi eftirlitsnefnd með fjármálum sveitarfélaga að sveitarfélögin hafa farið í raun og veru nokkuð fram úr ríkinu sjálfu varðandi þessi mál og það má segja sem svo að ríkisstofnanir ráðuneyti og við þá hér á hinu háa alþingi gætum lært heilmikið af sveitarfélögunum varðandi rekstrarformið og ekkert síður eftirlitsskylduna og þá áætlanagerð og þau eftirlitskerfi sem sveitarfélögin hafa byggt upp alla vega miðað við það sem ég hef kynnt mér og hef nú fylgst nokkuð lengi vel með í störfum sveitarfélaganna að þá erum við ég segi nú við virðulegi forseti ég biðst afsökunar á því þá eru sveitarfélögin ekki að sjá slíkar niðurstöðu varðandi halla umfram fjögur prósent mörkin og eða þá það að þau séu að sýna afgang á liðum miðað við samþykktar fjárhagsáætlanir en allt má til betri vegar færa og vil ég hér ítreka það

hér í lokafjárlögum að forstöðumönnum ríkisstofnana beri skilyrðislaust að reka stofnanir sínar innan fjárheimilda og leitast við að tryggja að svo sé brýnt er að stofnanir og ráðuneyti sem hlut eiga að máli bregðist við þessum vanda

níu mánaða þess árs unnið er að því innan fjárlaganefndarskrifstofu eða innan nefndasviðs á alþingi að endurbæta og virkja eftirlitshlutverk alþingis enn frekar með því að fá fram upplýsingar mun fyrr og stuðla þannig að virkari greiningarvinnu á fundi fjárlaganefndar nú í hádeginu voru lögð fram gögn og sundurliðuð aðeins og ítarleg greining á rekstrarstöðu fjárlagaliða og ríkisstofnana fyrir fyrstu þrjá mánuði þessa árs fjárlaganefndin fékk á fund sinn vegna frumvarpsins til lokafjárlaga fulltrúa frá ríkisendurskoðun og frá fjármálaráðuneytinu þar sem þeir gerðu grein fyrir

og ég hef hér gert grein fyrir virðulegi forseti fyrir umræddu nefndaráliti meiri hlutans sem stjórnarliðar í fjárlaganefndinni standa að ég vil nota tækifærið og þakka það samstarf sem við höfum átt í nefndinni gagnvart þessu máli eins og fjölmörgum öðrum og við í meiri hlutanum leggjum til að lokafjárlögin fyrir árið tvö þúsund og sex verði samþykkt hér óbreytt og erum ekki með neina breytingartillögu í farteskinu en vil hins vegar ítreka það og hvetja þá aðila sem eru hér að fylgjast með

og starfa hér hjá ríkisstofnunum eða koma að ríkisrekstrinum á einhvern hátt að kynna sér hér nefndarálit meiri hlutans jafnt sem ég hvet aðila til að kynna sér nefndaráliti minni hlutans virðulegi forseti því hér í þessu nefndaráliti sem er mun víðtækara heldur en hefur verið undanfarin ár þá má segja að séu stigin nokkur skref sem við höfum viljað stíga í fjárlaganefndinni frá því að hún kom saman síðastliðið sumar sem tengist meðal annars því að við teljum að umrædd frávik sem hafa komið fram sem tengjast meðal annars eftirlitsskyldu þingsins og ráðuneytanna að umrædd frávik að þau séu ekki eitthvað sem við eigum að sætta okkur við og tökum fyllilega undir með ríkisendurskoðun í þeim efnum